Problém je v tom, že úrovně rozvoje digitálních technologií a dovedností občanů jsou velmi rozdílné v jednotlivých členských zemích, moji předřečníci to tady zmínili. Jestliže v budoucích dvaceti pěti letech zmizí zhruba polovina současných pracovních míst a budou nahrazena pracovními místy, která vyžadují speciální digitální dovednosti, pak je to výzva, na kterou musí reagovat jak členské státy, tak samozřejmě také Evropská unie jako celek. Musíme především připravit učitele, vybavit školy novými přístroji a programy.